Pasażerski transport lotniczy stanowi olbrzymią siłę napędową europejskiej gospodarki. W ostatnich latach zauważamy znaczący wzrost połączeń w obrębie zarówno Unii Europejskiej, jak i do państw trzecich. Rynek rozwija się dynamicznie w cieniu presji konkurencyjnej spoza Unii Europejskiej. Źródła tej presji tkwią między innymi w rywalizacji związanej z dostępem do rynków krajów wschodzących oraz postępującym procesem globalizacji. Znaczącymi konkurentami dla europejskich linii lotniczych stali się na przykład przewoźnicy z Bliskiego Wschodu, którzy dysponują olbrzymim kapitałem i oferują wysoki standard połączeń za stosunkowo niewygórowaną cenę. Dodatkowo nie muszą bezwzględnie stosować się do regulacji unijnych, co z jednej strony ułatwia im szybki rozwój i ekspansję, ale z drugiej powoduje absolutnie zakłócenie konkurencji. Zgadzam się ze wszystkimi moimi przedmówcami, którzy mówią, że powinniśmy dołożyć wszelkich starań, aby nowe umowy z rynkami wschodzącymi i strategicznymi były zawierane właśnie z uwzględnieniem klauzuli o uczciwej konkurencji.

Mam nadzieję, że linie lotnicze, które będziemy wzmacniać europejskie linie lotnicze będą miały to absolutnie na uwadze.